România a primit o foaie de parcurs pentru aderarea la spațiul Schengen. A îndeplinit acele cereri, a investit atât din bani europeni, cât și din bugetul propriu peste 1,3 miliarde de euro. Până în 2012, România a depus eforturi pentru a răspunde și cererilor politice ale unor state membre. Chiar dacă cu o întârziere de doi ani, în iunie 2012 se conturase o soluție pentru aderarea în trepte. Din păcate, guvernarea de la acea dată, aceeași de astăzi, prin acțiunile politice îndreptate împotriva statului de drept, a arătat că reformele aplicate pot fi reversibile și a anulat acea soluție. Atitudinea non europeană a unor lideri ai coaliției de guvernare socialist liberale a adus România într o situație fără o perspectivă clară în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen. Consiliul European din decembrie 2012 a cerut Consiliului JAI reluarea discuțiilor

2013. Motivele invocate se referă la nivelul corupției, derapaje de la regulile statului de drept, situația din justiție, existența în Guvern a unor miniștri cercetați penal. Consider că este necesară implicarea Comisiei Europene, prin mijloacele puse la dispoziție de MCV, pentru normalizarea situației din România, astfel încât, în decembrie 2013, să se ia o decizie în beneficiul cetățenilor români.